Für uns war wichtig, dass gleiche Standards für alle Beschäftigten gelten unabhängig vom einzelnen Sektor und unabhängig von der Größe des Betriebs.

Der Arbeitsmarkt ist im Wandel, und deswegen müssen wir auch die Gesundheits und Sicherheitsstandards anpassen. Auf die neuen Herausforderungen wurde schon hingewiesen. Wir brauchen da noch zusätzliche Daten zu den psychosozialen Risiken wie Stress, Depression, Burnout, aber auch zu den neuen Technologien wie Nano und Biotechnologie und auch zu der Digitalisierung und zum demografischen Wandel.